Gbagbo, la Côte d'Ivoire serait une source d'inspiration pour tous les pays en développement qui aspirent à la démocratie. En effet, lors des dernières élections, le peuple ivoirien a fait preuve d'une très grande maturité politique. De plus, les instances internationales, à commencer par les Nations unies, ne se laissent guère impressionner par les agissements ultimes d'un mauvais perdant. M. Gbagbo devrait s'en aller. Il ne dispose plus d'un autre moyen pour garder le peu de dignité qui lui reste. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne a réagi de façon appropriée, notamment au niveau du ciblage des sanctions. En effet, les sanctions doivent frapper non pas le peuple, qui s'est exprimé de façon exemplaire, mais M. Gbagbo et ses proches. Ma question à Mme Ashton est la suivante quelles mesures entendez vous prendre si la situation devait dégénérer et que le recours à la force devait menacer tant les citoyens ivoiriens que les expatriés vivant en Côte d'Ivoire? Par ailleurs, jugez vous suffisantes les capacités de la CEDEAO et de l'Union africaine pour venir à bout de ce problème?